Ein Verfassungsgericht ist unabhängig und hat als solches unabhängige Entscheidungen zu fällen, und die sind von uns beiden zu akzeptieren. Sie sitzen in der sozialdemokratischen Fraktion.